Lullingnak a szerepét ebben a méhészet helyzetéről készült jelentésben, és ha megengedik, szeretném megköszönni a méltán világhírű magyar méhészeknek, hogy megosztották velem tudásukat, tapasztalatukat, és én pedig továbbadhattam mindazt az információt, amit tőlük kaptam, a szakbizottságnak. Ha megnézik majd a magyar méhészek a kész dokumentumot, látni fogják a láthatatlan kézjegyüket rajta. Amit nagyon hiányolok viszont, amit nem fogadtak el a módosító indítványaim közül, az a méhészeti tevékenység közjót előállító hatásának az anyagi elismerése. Ugye az, hogy a méhészek mézet, méhviaszt, propoliszt, virágport állítanak elő, az csak a kisebbik része a tevékenységüknek. A nagyobb része az, hogy megsokszorozzák a beporzással a minőségi és a mennyiségi értékét is az egyéb mezőgazdasági terményeknek. Ez olyan fajta közjó, amit valahogy honorálni kellene. Javasoltuk bevezetni a közösségi méhészetnek a fogalmát, és hogyha ez nem is sikerült most, tagállami szinten mindenképpen javasoljuk, hogy anyagi megbecsülésben részesüljenek a méhészek a közjóért végzett tevékenységükért.